Señora presidenta, señora comisaria Jourová, como constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional y académico, como socialista y como representante de los ciudadanos, he trabajado siempre por los derechos fundamentales y contra toda forma de discriminación de personas o minorías por su pertenencia a una orientación sexual —LGBT—, por su pertenencia a una comunidad étnica —los gitanos, la población romaní—, y por su pertenencia también a una identidad cultural y religiosa, como es la población judía en Europa, en los Estados miembros de la Unión Europea. Por eso promuevo esta Resolución y la he firmado con la plena convicción de que lanza una señal de solidaridad con las víctimas de la ola de atentados y de la creciente agresividad y ofensividad contra los judíos en Europa, de lo que dan testimonio los sucesos de Toulouse, Bruselas, París, Copenhague, con resultado de muerte en un buen número de casos y, sobre todo, el incremento espectacular que reporta la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en sus informes anuales —del 40 y del 48 en los últimos años en Francia, Bélgica, Hungría, Reino Unido, Austria—. Esto merece un mensaje de solidaridad, y es el que efectúa esta Resolución, apostando por una working definition por una definición de trabajo, que no es jurídicamente vinculante, pero que está avalada por la International Holocaust Remembrance Alliance —la Alianza de Memoria del Holocausto, que es una organización intergubernamental que cuenta con representantes diplomáticos de la inmensa mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea—, acerca de lo que es el antisemitismo como instigación del odio a los judíos por serlo y a la violencia, y, por tanto, a atentar contra los judíos por ser judíos en Europa. Apuesta también por el refuerzo de la seguridad de las comunidades judías en Europa y por el establecimiento de mecanismos de acción parlamentaria, enviados especiales y compromisos específicos de los grupos parlamentarios contra el antisemitismo. Esta definición de trabajo no proviene de ningún lobby judío proviene de la cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea y ha sido avalada por la Comisión, por la propia comisaria de Derechos Fundamentales y de Justicia, la comisaria Jourová por la acción de la coordinadora contra las acciones antisemitas en Europa, la señora Schnurbein, de la Comisión. Y mi último mensaje es que nada tiene esto que ver, lógicamente, con la sensibilidad que suscita la legítima crítica y el derecho a la crítica a los asentamientos y a las violaciones de los derechos fundamentales de la población palestina. Porque no es justo que se vincule la resolución del conflicto en Oriente Medio, que dura setenta años, y la ocupación de los territorios ocupados, que dura cincuenta años, con la condena que merece cada atentado contra los judíos en Europa y el mensaje de solidaridad y compromiso con sus derechos fundamentales que merece de este Parlamento.